Wir finden, dass das auch keine angemessene Antwort auf das Schrems Urteil und auf das zu Fall gebracht Abkommen ist, weil es eben keinen gleichen Datenschutz für alle bietet, weil die Massenüberwachung zum Zwecke der Strafverfolgung weiterhin pauschal und anderswo stattfinden soll, weil riesige Datenmengen wie wir alle wissen weiter fröhlich frei Haus ohne richterliche Ermächtigung an 16 US Behörden

Wer da noch von Schutzschild redet, der ist ein Träumer.

Und es kann noch viel ärger kommen, wenn es nämlich so ist, dass der US Senat und das Repräsentantenhaus ein Verbot faktisch gekippt haben, dass das Verbot der Telekomaufsicht FCC praktisch gekippt wurde, sodass Internetprovider danach praktisch ohne Zustimmung ihrer Kunden private Daten sammeln und verkaufen können.

Stimmt Donald Trump dem noch zu, dann ist der US amerikanische Datenschutz Spaß so sage ich das mal. Wir teilen daher in allen Punkten die kritische Sicht der Entschließung voll und ganz, weil die Probleme in keiner Weise behoben sind.